málshefjandi er háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtíu greinar þingskapa og stendur í hálfa klukkustund forseti vill jafnframt tilkynna að atkvæðagreiðsla verður klukkan þrettán þrjátíu í dag